hæstvirtur forseti í upphafi vildi ég koma þeirri skoðun á framfæri að þessari umræðu hér í dag er sniðinn allt þröngur stakkur sá tími sem ætlaður er fyrir umræðurnar og hverjum þingmanni er ætlað að koma sjónarmiðum sínum á framfæri er allt skammur vil ég beina því til forseta að taka það til endurskoðunar í öðru lagi vildi ég í tilefni af ákveðnum orðum í ræðu síðasta ræðumanns háttvirtur þingmaður þráins bertelssonar taka undir það að það eru ákveðnir kostir sem þingið og stjórnvöld standa núna frammi fyrir það er auðvitað nauðsynlegt að fara yfir það af yfirvegun ég veiti því athygli að af hálfu

komið fram nein útspil um það hvernig með eigi að fara það er kannski eðlilegt í ljósi þess að málið er auðvitað í miklum ógöngum kannski ekki hægt með sanngirni að ætlast til þess að ríkisstjórnin eða hin pólitíska forusta ríkisstjórnarflokkanna komi með tillögur um það nú þegar hvernig eigi með að fara kannski ekki sanngjarnt af því þetta mál auðvitað endaði gersamlega úti í móa algjörlega úti í móa þarna var um það að ræða að ríkisstjórnin hafði forgöngu um mál sem hún lagði mikla áherslu á forsætisráðherra lýsti ítrekað yfir að væri hið stóra lýðræðisumbótamál þessarar ríkisstjórnar það endaði úti í móa þannig að það er auðvitað eðlilegt það er eðlilegt það er eðlilegt að ríkisstjórnin taki sér tíma til þess að hugsa sig um í þessu máli við höfum rætt hér svolítið um ábyrgð í dag ég auðvitað verð á þessum tímapunkti að

að hvíla þyngst á þeim sem frá upphafi til enda þessa máls hafa farið fyrir því leitt það og borið ábyrgð á bæði lagasetningu og framkvæmd hvar liggur sú ábyrgð liggur hún hjá einhverjum sveitarstjórnum liggur hún hjá einhverjum embættismönnum í einhverjum ráðuneytum nei auðvitað liggur hún hjá ríkisstjórninni í landinu hinni pólitísku forustu ríkisstjórnarinnar í landinu

liggur hjá þeim sem hafa forustu pólitíska forustu bæði fyrir löggjafar og framkvæmdarvaldinu í landinu hina pólitísku forustu pólitískum leiðtogum ríkisstjórnarflokkanna þar liggur ábyrgðin